Cele aproximativ 40 de sisteme de garantare a depozitelor din Uniune asigură niveluri diferite de protecție a depozitelor, pentru grupuri diferite de deponenți, impun băncilor obligații financiare diferite, limitând beneficiile pieței interne.

Este important ca toți deponenții să beneficieze de același nivel de garantare, indiferent dacă moneda statului membru este euro sau nu. În eventualitatea închiderii unei instituții de credit insolvabile, deponenții, la oricare dintre sucursalele situate într un stat membru, altul decât cel în care instituția de credit își are sediul, trebuie protejați prin același sistem de garantare ca și ceilalți deponenți la instituția respectivă.